Im Kommissionsbericht des letzten Jahres wurden Bulgarien Fortschritte bei der Erlangung einer EU konformen Rechtsstaatlichkeit attestiert. Die Einrichtung des Obersten Justizrates war sicherlich ein wichtiger und richtiger Schritt. Die Förderung von Unabhängigkeit, Integrität und Leistung des Rechtssystems muss für so ein altes Kulturvolk, wie es die Bulgaren sind, natürlich noch besser werden.

Das ist mir parteipolitisch orientiert. Ich glaube, Bulgarien ist auf einem richtigen Weg, und wir sollten diesen richtigen Weg unterstützen ehrlich, aber nicht scheinheilig parteiorientiert.